Jejich výčet podala paní kolegyně Šojdrová, já se pouze na něj odkážu. Samozřejmě každý, kdo je neprávem stíhaný, by měl zasloužit naši podporu a je třeba mu vyslovit solidaritu. To, co já považuji za důležité, je sdělení, že skutečně politická práva jsou v Číně naprostou iluzí. To, co potřebuje jednotná EU, je právě apelovat na členské státy o jednotný postup vůči Číně. Myslím si, že bychom si také ale měli sáhnout do svého vlastního svědomí a říci si, kolik delegací vysíláme do Číny a kolik delegací mluví a nastolují otázku lidských práv. Je naší povinností nebát se mluvit, my můžeme, tak prosím při těch našich cestách i do Číny toho využívejme.